Ja, hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Glejte, po vsej tej razpravi je mene strah. Strah me je zaradi tega, ker se ne, ker ta koalicija svoje odločitve sprejema na nepodatkih. In nedelovanju. Strah me je zaradi tega, ker je državna sekretarka dala podatke - sicer v relativnem obsegu - koliko so se prihodki zvišali. In koalicijo je strah, da bo zaradi tega država padla v finančni kolaps. Mene je pa strah zaradi tega, ker koalicija dejansko ne deluje in sprejema neke odločitve - ali pa bo sprejemala odločitve na nepravih, zavajajočih podatkih ali pa na celo na nepodatkih! Zaradi tega, ker na eni strani vlada pravi, da bo to, ta rešitev povzročila manjšo trdnost javnih financ, na drugi strani pa pravi, da ima večje prihodke. Glejte, dve nasprotujoči si, dejansko, izjavi. In na tretji strani ne predloži nobenih analiz, kako bodo potekale javne finance. Kakšen finančni tok bo. Glejte, to, da ima Slovenija javni dolg, spoštovana državna sekretarka, ta rešitev bistveno ne bo vplivala na javni dolg. Javni dolg se zamenjuje glede obresti. In javni dolg se je celo v absolutnem znesku povečal iz osemindvajset na trideset milijard. Javni dolg se je pa zmanjšal dejansko, se je pa zmanjšal v odstotku na BDP. Tako da, glejte, to nima neposredne zveze. Imamo bilanco A, bilanco B in bilanco C v državnega proračuna. In eno je bilanca A, to je - odhodki. Drugo je pa bilanca B pa bilanca C, kjer imamo tudi javni dolg. Tako da to ni neposredne zveze. In, spoštovana državna sekretarka, vi niste odgovorili dejansko na nič. Jaz ne vem, kdo vam je pisal to mnenje. Jaz ne vem tudi - se opravičujem, upam, da ste ga prebrali. Poleg tega, da, da, ko ste ga prebrali tukaj pred državnim zborom, morda da ste ga tudi pač razumeli. Jaz nisem dobil odgovora na nič. In jaz bi prosil, da pač se to tudi nekje zabeleži, da jaz nisem dobil od te vlade nobenega odgovora. Ta, to mnenje temelji na iluzijah. Na praznih besedah. Ker zadaj ni vsebine. In ni prave vsebine. To mnenje je bilo prekopirano "copy-paste". Že trikrat, štirikrat! Posamezni odstavki. Nič novega. Vse to smo že videli. In tega me je strah pri tej vladi. Tega me je strah, da ni dejansko neke nove kvalitete, novega vetra, ki bi se glede težav, ki jih imajo Slovenci in Slovenke, glede dohodnine, glede vedno večje revščine. Pri tem naj tudi omenim, da revščina ni rezultat Zakona o dohodnini, ampak Zakon o dohodnini revščino obdavčuje. In še bolj jo bo ta vlada, ker ne upošteva tega predloga. Revščino obdavčuje, v tem je celotna poanta. Vse ostalo - danes ne govorimo o stopnjah, čeprav so tudi v tem zakonu, govorim o bistvu. In jaz si ne želim živeti v državi, kjer bo država najprej vzela denar zase, potem bi pa pogledala, a bodo imeli revni ljudje dovolj za preživetje, za kruh in vodo in kurjavo, če želite. V taki državi si ne želim živeti. In se bom boril za to, da se davčna zakonodaja popravi na tem segmentu tako, da bo veljala takšna olajšava, da revščina ne bo obdavčena, zelo enostavno. Seveda so še drugi zakoni, seveda so še druge rešitve, na drugih področjih, se strinjam, ampak to je eno temeljno področje ne obdavčujte revščine, ta vlada! Ne obdavčujte revščine, ta koalicija! Levica, ne obdavčujte revščine! Vsi vi ste socialni, vsi ste leve stranke, jaz tule desničar se pa borim za socialne ukrepe! Ja, glejte, gospe in gospodje, dajte, naredite nekaj za ljudi!